Die EU Kommission hat im Juni 2011 einen Vorschlag zur Überarbeitung des Diätrechts vorgelegt, wonach es künftig nur noch spezifische Vorschriften für Säuglings und Kleinkindernahrung sowie für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke geben soll. Was an sich aus der Ferne sehr gut klingt und ich bin der Letzte, der etwas gegen Vereinfachung hat macht sich natürlich in der Praxis ziemlich schwer.

Ich bin also wirklich unserem Gesundheitsausschuss sehr dankbar, dass er diesen Konflikt gelöst hat.

Drittens braucht man natürlich auch keine überbordende Information.

Im Übrigen gilt der Grundsatz Man kann natürlich auch wieder prüfen, ob der Bericht in die richtige Richtung geht.